Frau Präsidentin, verehrte Kolleginnen und Kollegen! Der Klimaausschuss hat gute Arbeit geleistet. Heute liegt uns der Abschlussbericht zur Abstimmung vor, wie wir uns als Europäisches Parlament die zukünftige Klimapolitik vorstellen, welche Maßnahmen in Sachen Anpassung an den Klimawandel ergriffen werden müssen.

Hier hat der Ausschuss auch sehr gut gearbeitet, weil wir als Parlament in Sachen Klimadiplomatie zum ersten Mal sichtbar geworden sind, und das möchte ich hier an dieser Stelle noch einmal unterstreichen. Wenn wir über Anpassungsmaßnahmen sprechen, dann sind wir auch beim Thema Finanzen. Hier möchte ich noch einmal an die anderen beiden Institutionen, an die Kommission und an den Rat, den Appell richten, bei der nächsten Finanziellen Vorausschau diesem Thema oberste Priorität einräumen. Wir können hier die schönsten Berichte beschließen, aber wenn kein Geld für Maßnahmen zur Verfügung steht, dann wäre dieser Bericht umsonst.